Pani przewodnicząca!

Na obszarze walk od połowy stycznia zginęły setki bezbronnych ludzi. W ostrzelanym przez artylerię szpitalu w chwili ataku przebywało około 500 osób. Według informacji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża pociski uderzyły w oddział pediatryczny. Przerażeni ludzie boją się uciekać mimo ogłoszenia przez rząd czterdziestoośmiogodzinnego rozejmu. Obawiają się śmierci lub okaleczenia. Obie strony konfliktu zwracają uwagę na łamanie praw człowieka przez stronę przeciwną i obie te prawa łamią. Rząd zapowiada bliskie zwycięstwo nad Tamilami. Ludność w potrzasku między obydwiema armiami może nie doczekać się zakończenia walk. Wzywamy obie strony konfliktu do minimalizacji strat wśród ludności cywilnej i rozpoczęcia negocjacji pokojowych.